því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýrsluna og fyrir að taka þetta stóra mál til umfjöllunar hæstvirtur ráðherra leitar eftir umræðu um staðgöngumæðrun sem er eins og hann bendir á sannarlega ekkert hversdagslegt viðfangsefni í stjórnmálum í skýrslu sinni fór hæstvirtur ráðherra yfir þau fjölmörgu álitamál sem enn eru ekki nægilega rædd eða útkljáð

lagi rétt sjálfræði og velferð staðgöngumóðurinnar og fjölskyldu hennar og að tryggja í þriðja lagi farsæla aðkomu hinna verðandi foreldra

rökin fyrir að leyfa staðgöngumæðrun séu þau að hún geti verið farsæl lausn á vanda þeirra sem eiga við ófrjósemisvanda að stríða og helstu rök gegn staðgöngumæðrun séu að hætta sé á að litið sé á staðgöngumóðurina sem hýsil utan um barn að undangenginni faglegri og ítarlegri skoðun lagðist sá starfshópur gegn að að heimila staðgöngumæðrun að svo stöddu í svo stóru siðferðilegu álitamáli er mikilvægt að áætlaður sé góður tími til rannsókna og umræðu og það gleymist ekki samhengið við rétt kvenna til yfirráða yfir eigin líkama og ekki má gleyma heldur rétti barna málið er ekki bara siðferðilegt heldur vakna í tengslum við það einnig lagalegar og læknisfræðilegar spurningar meðganga er ekki áhættulaus tekur velgjörðarkonan áhættuna og ber allan kostnað ef illa fer eða verður gerður samningur um slíkt hver er þá staða mála orðin ekki er hægt að gera bindandi samninga fyrir fæðingu barns eða hvað ég tel mikilvægt að svo flókið málefni sem snertir einnig marga fleti mannréttinda þróist í takt við breytingar hjá okkar helstu nágrannaþjóðum en eins og fram hefur komið leyfir ekkert hinna norðurlandanna staðgöngumæðrun né viðurkennir hana með stuðningi opinberrar félags og heilbrigðisþjónustu einnig þarf að hafa í huga að málið getur varðað skuldbindingu og afstöðu íslands til núverandi og væntanlegra alþjóðareglna á sviði mannréttinda þó að mörk hafi verið máð og viðmið breyst um getnað barns móðerni og faðerni með tæknifrjóvgun og fjölbreyttari sambúðarformum gengur staðgöngumæðrun langtum lengra og er eins og hæstvirtur ráðherra bendir á ólík og umdeildari frá siðferðilegum viðmiðum langt er í land að staðgöngumæðrun sem almenn og sjálfsögð þjónusta sem studd er af hinu opinbera með lagaumgjörð geti talist sjálfsögð og eðlileg spurningin til dæmis um hvernig koma megi í veg fyrir markaðsvæðingu og misbeitingar eru fjarri því að vera svarað með fullnægjandi hætti í þingsályktunartillögunni sem hæstvirtur ráðherra vinnur nú eftir er gert ráð fyrir frumvarpi um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni en hver eru mörkin á milli velgjörðar og hagnaðar

verði sett ofar réttindum og hag staðgöngumóðurinnar ég tel alls ekki tímabært að setja lög sem heimila staðgöngumæðrun hæstvirtur ráðherra lýsir í skýrslu sinni nokkuð vel vandanum við að uppfylla þær skyldur sem þingið hefur lagt á hann með þingsályktunartillögunni ég tel reyndar að ómögulegt sé að smíða lagafrumvarp sem tekur tillit til alls þess sem þingsályktunin segir að gæta þurfi að en ég óska hæstvirtum ráðherra góðs gengis í glímunni við þetta stóra og krefjandi verkefni